Ja, hvala za besedo in lep pozdrav! Kot najavljeno, bom ministrici za kmetijstvo postavil vprašanje glede ladijskega prevoza živali. Na spletni strani Luke Koper sem zasledil, da je danes ob štirinajsti uri na privezu osemA začelo natovarjanje na ladjo Norland. Tip tovora, kot razberemo iz stanja pregleda stanja na vezih, je bil žive živali plus seno. Najavljena količina: tisoč. V stolpiču na desni piše, da to ne pomeni tisoč živali, pač pa tisoč ton. Ko peljejo prašiče, ovce, ali goveda na čezmorsko plovbo, jih očitno ne štejejo več po glavi, ampak tako kot ribe, samo še po tonah. Teh tisoč ton živali, se je torej danes ob štirinajsti uri v Luki Koper pridružilo milijonom drugih živali po vsem svetu, ki jih letno za več tednov strpajo na peklenske čezoceanske plovbe. Aktivisti iz Avstralije so stanje na teh ladjah dokumentirali. Enega od videoposnetkov si lahko ogledate na moji Facebook strani, objavil sem ga včeraj. Moram priznati, da je to ena od najbolj barbarskih stvari, kar sem jih videl v življenju. Živali so strpane v slabo osvetljene ogromne sobane, a jih je v njih toliko, da se komaj premikajo. Ovce so natlačene kot kokoši v talni reji. Številne ne morejo niti do vode ne do hrane. Izpostavljene so ekstremnim pogojem: visokim temperaturam, manjka jim kisika, dušijo se. Številne so zaradi prerivanja za hrano poškodovane, vse po vrsti pa so umazane, saj dobesedno po več tednov preživijo v svojih lastnih izločkih. Zaradi nehumanih razmer številne živali na tej čezmorski poti v klavnico poginejo. Njihova trupla tako kot iztrebke odvržejo v morje. To je najbrž tudi razlog, zakaj se jih šteje samo v tonah. V pristanišču je pač lažje odpisati petindvajset ton kot pa v zapisnik napisati, da je zaradi neznosnih razmer petsto ovac poginilo v lastnih iztrebkih. Zato se na gospo ministrico obračam s preprostim vprašanjem: Kdaj bomo to barbarstvo prepovedali? Vlada, ki ima v koalicijski pogodbi zapisano, da je zavezana dobrobiti živali, si tega ne bi smela privoščiti. Za odgovor prosim ustno na naslednji seji. Hvala.